Muszę przyznać, że jestem trochę zaskoczony tą debatą, bo mówimy tutaj niektórzy mówią o rynku, o płacy minimalnej i o sprawiedliwości.

Ludzka godność, czyli ci, którzy z różnych powodów losowych, życiowych, nieszczęść, kalectwa nie są w stanie uzyskiwać dochodów z pracy, i chcemy im powiedzieć, czy mają zostać pod tym przysłowiowym mostem, czy wydatki typu jedzenie, mieszkanie, odzież mogą być finansowane z tego minimalnego